Ďakujem veľmi pekne za otázku.

Čiže, súhlasím s tým, že sa môžu tieto témy prelínať, ale myslím si, že v kontexte, o ktorom hovoríme, je to kompetencia členského štátu.